Bohužiaľ, samozrejme, dostalo sa jej času až o desiatej večer, čo je možno trošku na škodu. Možno by sme občas mohli vymeniť diskusiu o ekonomike za diskusiu o kultúre niekedy ráno, ale, samozrejme, späť k veci. Samozrejme vítam túto iniciatívu, keďže je unikátna a odlišuje sa od zoznamu svetového dedičstva Unesco a iniciatívy európskej kultúrnej trasy Rady Európy. Považujem ju za dôležitú, pretože môže posilniť miestnu a regionálnu identitu a tiež európsku integráciu. Značka má propagovať spoločné kultúrne dedičstvo členských štátov pri rešpektovaní národnej a regionálnej rozmanitosti a podporovať kultúrnu rozmanitosť území. Je dôležité, aby občania spoznávali Európu a dokázali oceniť pamiatky a know how jednotlivých regiónov a miest, a tak sa posilnil pocit spolupatričnosti k Európskej únii. Značka môže taktiež posilniť atraktivitu európskych miest a regiónov a tým podporovať rast a zamestnanosť na miestnej a regionálnej úrovni. Tiež vítam fakt, že jej podstatou nie je ochrana lokalít ako takých, ale ide skôr o to, že tieto pamiatky môžu ponúknuť výchovný a vzdelávací rozmer hlavne pre mladých ľudí. Samozrejme je v tomto kontexte dôležité, aby sme takúto medzivládnu iniciatívu prikryli európskou značkou a prikryli ju značkou Európskej únie. Nie je dôvod, aby sme tak neurobili. Je to skvelý a fungujúci projekt a Európska únia má oň záujem. Spolupráca a podpora kultúry v týchto ťažkých časoch pri takmer nulových nákladoch je šanca, ktorú treba využiť.